aan een andere misdaad van de Russen een Boek raket die de vlucht MH17 heeft neergehaald.

En dat kan ook. Laten we de grootste West Europese geostrategische blunder ooit nu corrigeren! Stoppen met Nord Stream 2. Welke sufferd heeft ooit bedacht dat wij meer afhankelijk moeten worden van Poetins gasvoorraad?